Myslím si, že je to šokující a každý případ je skutečně děsivý, zvláště pokud se týká postižených, pokud se dotýká pověr, které jsou v tomto státě velmi rozšířené, dotýkají se albínů, homosexuálů. Myslím, že je důležité, abychom skutečně zjistili, jak moc časté je toto jednání, a je to naším úkolem, abychom po tom neztratili tato jednání ze zřetele a dále tlačili na vládu v Ugandě. Tlak na prezidenta musí být silný, protože se nebude týkat pouze těchto jednání, ale i mnoha politických vězňů a obecně špatné situace, která v Ugandě je.